Az elmúlt hetekben egy sor olyan jelentés készült el, illetve van előkészületben, amelyek mintegy pilléreit alkotják a közös európai menekültügyi politikának. Az integrált európai határvédelem, az Európai Menekültügyi Hivatal átalakítása, a dublini egyezmény megreformálása mind azt a célt szolgálják, hogy ellenőrzött, szabályozott keretek között, az alapvető jogokat és az emberi méltóságot tiszteletben tartva történjék meg a menekültkérelmek elbírálása, a bevándorlás. Alapvető fontosságú, hogy most a Bizottság egy további lépést tett, és hozzálátott az európai integráció stratégia kialakításához. Ha ezt nem tudjuk létrehozni, ha nem tudunk értelmes jövőt, reményt és esélyt kínálni az ideérkező menekülteknek, akkor az egész európai menekültügyi politikának nincs értelme. Befogadó társadalmat, társadalmi kohéziót erősítő rendelkezésekre van szükség, és arra, hogy szembeszálljunk az idegengyűlölettel, a populista politikával, ami sajnálatos módon ebben a Parlamentben is hangot kap.